Pane předsedající, ta debata, která zde proběhla, přesně popsala problémy, ve kterých se Kamerun nachází.

za to, že byl aktivista, za to, že si dovolil kandidovat proti současné hlavě státu, nebyl předmětem šikany, diskriminace a hlavně trestní represe, která v Kamerunu funguje.

Tady si myslím, že bychom mohli udělat kus práce. Proto považuji to usnesení za dobré. Kdyby se nám, paní vysoká komisařko, podařilo přimět vedení Kamerunu k tomu, aby své politické oponenty nezavíralo na doživotí do vězení, byl by to alespoň malý posun.